El objeto de este sistema de farmacovigilancia de la Unión Europea es reforzar la vigilancia, transparencia y comunicación en relación con la seguridad de los medicamentos una vez comercializados, especialmente en lo que se refiere a los perfiles de riesgo de los mismos y a las reacciones adversas que puedan producir. Hay que destacar la creación del Comité Europeo de Farmacovigilancia, que evaluará y emitirá recomendaciones a la Agencia Europea de Medicamentos sobre los problemas de seguridad que puedan aparecer con los medicamentos comercializados en la Unión Europea. Es muy importante la solución a la que se ha llegado para la notificación a la base de datos Eudravigilance de la sospecha de reacciones adversas, tanto por parte de los Estados miembros como por parte de los responsables de la comercialización de los medicamentos. Eudravigilance será la única fuente de información, pero simultáneamente se informará a la autoridad competente del Estado miembro donde se sospecha que se ha producido la reacción adversa, y esto es muy importante. También hay que destacar la posibilidad que se abre a los consumidores de poder comunicar cualquier reacción adversa y, en este sentido, la creación y gestión por parte de la Agencia de un portal europeo sobre la seguridad de los medicamentos, que enlace a su vez con los portales de cada Estado miembro, va a ayudar a mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre la seguridad de los medicamentos que consumen.